Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione si allarma per il in Italia, ricordo che i poveri assoluti sono da noi 5 milioni, ma approva una legge sulla sicurezza che decurta permessi umanitari, toglie certezza legale ai richiedenti asilo, elimina fondi per le strutture municipali di accoglienza. Dice Draghi che ci sono parole dannose per le imprese, ma le parole di Salvini sul sindaco di Riace, arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione sono benevolmente ignorate. Sei uno zero ha detto il ministro di chi ha salvato un intero villaggio dallo spopolamento, integrando i profughi e con fondi in diminuzione. Non parlo solo dell'Italia, arresti e violenze contro chi facilita accoglienza e integrazione si moltiplicano. Cédric Herrou, Diego Dumont, il sindaco Mimmo Lucano, la lista si allunga, Commissario Oettinger, e mi piacerebbe sapere se questo allarma anche Lei.